Voorzitter, vandaag spreken we over de misstanden bij hulporganisaties zoals Oxfam.

Pas sinds begin dit jaar beginnen we een beeld te krijgen van hoe dat geld gespendeerd is, en dat beeld is niet fraai, kan ik u zeggen.

Zo blijken enkele Oxfam medewerkers die zich in Haïti hebben misdragen zich enkele jaren eerder in Tsjaad aan dezelfde praktijken schuldig te hebben gemaakt. Schandalig en onacceptabel. Oxfam vormt hier zeker geen uitzondering, want ook bij andere organisaties zijn schandalen schering en inslag.

Twee dagen geleden werd bekend dat maar liefst 44 voormalige medewerkers uit Zuid Amerika uit de school zijn geklapt. Er zouden de afgelopen jaren verschillende gevallen van ongewenst gedrag en misbruik hebben plaatsgevonden. De klagers werden ontslagen, de daders werd de hand boven het hoofd gehouden.

De lijst met voorbeelden van misbruik wordt langer en langer. Zo'n beetje elke hulporganisatie heeft ermee te maken. Voorzitter, dan nog kijkt de meerderheid van dit Parlement de andere kant op en wordt er stoere tekst uitgesproken en worden er zogenaamd forse maatregelen aangekondigd. Maar als puntje bij paaltje komt, blijft alles zoals het was. Ieder jaar wordt er vanuit Europa meer dan 75 miljard euro uitgegeven aan ontwikkelingshulp en aan aanverwante zaken.

Voorzitter, het wordt tijd om te stoppen met het schaamteloos overmaken van miljarden, overmaken van miljarden naar corrupte, dictatoriale regimes en zogenaamde hulporganisaties. Dit terwijl die uitgaven niet of nauwelijks gecontroleerd worden en men dus eigenlijk geen idee heeft van waar het geld aan uitgegeven wordt. Dit moet stoppen. Ontwikkelingshulp en allerlei aanverwante uitgaven moeten opnieuw een exclusieve bevoegdheid worden van de lidstaten. Ieder land moet zelf kunnen bepalen of, en zo ja hoeveel geld er naar de bodemloze put die ontwikkelingshulp heet, moet worden overgemaakt. Voorzitter, wat mij en mijn partij betreft is het helder geen cent naar corrupte dictatoriale regimes en zogenaamde hulporganisaties.